De shariawet is een wet die elk detail van het leven in een islamitische samenleving controleert, van civiel en familierecht tot en met het strafrecht. Ze bepaalt hoe men moet eten, hoe men zich moet kleden, en zelfs hoe men gebruik dient te maken van het toilet. Onderdrukking van vrouwen is goed, het drinken van alcohol is slecht. Ik kan er niet bij.

Alleen moeten ze wel even een papiertje halen om dat te regelen.

De Nederlandse steden worden nu al bevolkt door hordes Polen, Roemenen en Bulgaren, om knettergek van te worden.